Ja, vprašanje, zkaj sem prišel oziroma zakaj sem začel peči kruh. Pravzaprav težko rečem, zakaj, ne, ampak tako, praktično, iz praktičnih razlogov. Tulele, ke smo bili doma, prvo, eno leto, so bili prav poceni, pekomati oziroma kruhomati in sem rekel: "Dajmo, za tistih deset evrov, ali koliko je koštal kruhomat. In smo enega kupili." Smo rekli: "Tudi če ga preč vržemo, ne bo nobene škode." No, in, pol sem začel kruh peči, pa je bilo kar luštno. Zjutraj sem zastavil ali pa že zvečer naštimal, pa timer pa potem lepo, da se je zjutraj kruh spekel in je bilo kar v redu, ne. samo pol tisto kruh je bil tako, kot se je spekel, je bil super, po, ko se je ohladil, je bil malo manj super, popoldne se je že drobil, ne, drug dan je bil pa neuporaben skorajda, približno, ne. Skratka, to je bila zgodbica. Tako sem začel kruh peči. pol sem pa, pol me je pa sosed navdušil, da bi, oziroma si je njemu so postavili, pica peč, in sem jaz potem rekel: to bi pa tudi jaz imel." In sem si, ke sem šel enkrat v Avstrijo iskat, v bistvu notranji del peči, tako da mi ni bilo treba pač izumljati preveč, skratka, komplicirano gradnjo. Tako da sem v bistvu lahko notranjost te krušne peči sestavil. taka, sedemdeset centimetrov premera je imela tista peč oziroma ima, saj še zmeraj stoji. In, je pač okoli bilo treba pač narediti samo zunanjost in tisto sem potem nekako skonstruiral in naredil in potem smo začeli pice peči, ne. In pol, ke sem že pice pekel, sem rekel: zdaj pa fino bi bilo pa kruh peči, ker imamo krušno peč, ne." Bi bila sramota, ne, imeti krušno, mislim, da človek ne bi pekel kruha v krušni peči, če imaš krušno peč doma. No, in pol sem seveda enkrat mojstra enega imeli tule pri nas in sem ga vprašal, če za malico, če bi jedel pice. In je rekel, da bi. No, in pol, ke smo jedli pico za malico, ke sem jih seveda spekel v tej moji pica peči, se je pohvalil, da njegova mama že celo življenje kruh peče v krušni peči. In seveda sem se takoj zagrebel in sem rekel, a bi me priporočil pri njegovi mami, da bi ona mene vzela malo v uk. In gospa je mene vzela v uk. No, in tako sem nekega jutra sobotnega rano zjutraj, vstal sem že krepko pred peto, bil tam ob ene pol šestih sem bil že v Horjulu pri tej gospe in, sva se spoznala. In nakar je gospa rekla, da je zelo slabo spala, ker ni vedela, kdo bo prišel, kaj bo to za en škric, je rekla, en škric prišel, in bo, hotel zdaj videti, kako ona to kruh peče, ne. Jaz sem pa tudi slabo spal, ker sem bil pa tako vesel pa čisto iztirjen, iz tira, ne, da bom, videl končno, kako se kruh dela. No, in pol sva se nekaj časa malo ogledovala pa tako. Jaz sem pol vzel fotoaparat pa slikal, pa nastavil termometer v peč, da sem videl, pri kateri temperaturi je kruh noter dala. Skratka, ona ni vedela povedati, in verjamem, da ne, ker vse, kar je, kako je ona temperaturo izmerila. Tako da je dala roko lepo noter v peč. In ke je bila peč ta prava, je rekla, da je peč ta prava in je dala kruh noter in se je kruh spekel. No, skratka, takrat, sem videl ta prvič, kako sem, kako se kruh peče, in sem prišel domov s svojim hlebcem, ke ga je sicer ona naredila, in sem imel, tak ta prav domač kruh. No, in pol sem začel počasi, še jaz malo peči, pol sem bil enkrat v Ameriki, v Sam Franciscu, sem tam kupil kislo testo, in, oziroma tako Amerikanci temu rečjo starter. skratka, kulturo kislega testa, ki je bila posušena in je bilo treba v bistvu aktivirati tako, da si dodal moko pa vodo pa to noter zmešal vse skupaj. In potem je v, ne vem, kakšnih štiriindvajsetih urah je to začelo malo brbotati, oziroma so se pokazali mehurčki. Zadeva je oživela tako kot, ker so noter bile kvasovke pa, mlečnokislinske bakterije. In pol sem nekako to začel s tem peči, ne. Ampak, recept, ke sem ga zraven dobil, ni bil glih najboljši, na internetu takrat ni bilo še toliko informacij, in kruhi so bili, bom rekel, relativno kisli, ne. Tako da nekaj časa sem vztrajal, pol sem pa nehal. Pol sem pa pekel spet s kvasom naprej, pekovskim kvasom, ne. In, tako da do nekega časa, ke je bilo pravzaprav, ke je imel Bine Volčič šov, Gostilna išče šefa ta zadnje leto, in je Bine Volčič naredil kislo testo za pico. In potem sem rekel: "No, zdaj če pa Bine to zna, bom pa tudi jaz, ne." Ne, tako, ke, kaj jaz ne bi znal kot Bine, ne. Malo se hecam zdaj, ampak ... No, in skratka, sem potem naredil prvo kulturo kislega testa in spekel kruh. In na zahvalno nedeljo sem že pekel kruh za v cerkev. Tako da smo imeli za zahvalno nedeljo in so potem vaške dame, kruhopekarice, ne, ugotovile, da to pa ni, ni s pekovskim kvasom, ampak da je to malo drugače. Sem rekel, da je res malo drugače. No, in takrat sem, kruh je bi rekel, ne, je prestal kritike, ne, tako naj rečem kako drugače, ne. Skratka, pol sem začel peči, ne. In po tem sem se začeli učiti, v bistvu, bom rekel, učiti, jaz imam celo življenje že, tako sem navajen, da če nekaj delam pa če mislim nekaj, da bom delu dalj časa, ne, ne samo enkrat na akcijo nekaj za graditi, ampak ta kruh sem kar pogosto pekel oziroma pač za domačo uporabo, da sem dobro naštudiral, zakaj, ne, se stvari potekajo, tako kot potekajo, kaj je treba narediti, da bom dobil boljši rezultat in tako naprej, a ne. Tako, tako da v bistvu iz tega, iz te peke, ne, je kar naenkrat ratal študij. Bral sem, tam po internetu sem iskal kakšne znanstvene članke, na temo, kaj so to procesi in tako naprej. Po sem iskal po internetu nekako, bi rekel, informacije o tovrstni peki. Pol sem našel tam eno spletno stran The fresh loaf, kjer, ki je v bistvu forum, in tam sem v bistvu našel veliko informacij in potem sem začel tudi jaz odgovarjati počasi, ke so ljudje imeli težave pa sem začel pisati ljudem drugim nasvete, ne. Ke vmes sem se že jaz toliko naučil in izvežbal, da sem lahko potem ljudem pomagal. pol je pa to v bistvu nekako tule v Sloveniji tudi malo bolj razživelo se, par Facebook skupin je bilo, in pol sem ugotovil, da pravzaprav izredno veliko vem glede na druge, ne, ali pa bi rekel mogoče, meni se je nekdo so včasih rekli, da sem živi leksikon, ne, ampak daleč od tega, da bi jaz vse vedel, ampak vedel sem pa kar nekaj, ne. Bil sem pripravljen v bistvu sem, ne, zapraviti čas, zapraviti ali pa vzeti si čas za raziskovanje stvari. Ne vem, če nekaj ni ratalo, zakaj ni ratalo, kaj je bilo narobe in tako naprej. Skratka, te odgovore dobiti, a ne. Tako da to je bila v bistvu ta zgodbica okoli peke. pol smo šli na prvo tekmovanje oziroma ocenjevanje kruha. jaz sem si predstavljal, da je to malo drugače, no, ampak sreča v nesreči, Lili pa jaz sva zmagala. Tako da sva bila, Lili je bila boljša kot jaz, ne, čeprav sem jaz njen kruh spekel, ne. Ampak vseeno, ne. Tako da je bilo zanimivo. takrat sva oba dva pekla, saj je tudi ona nekaj delala, mislim, da ni bilo tako. Ampak zmeraj je bilo bolj nekako tisto: "Ja, saj si bil ti ta glavni, ne." Ampak, no, in bilo je tam zelo tako, bi rekel, zanimivo, da sva, ker so slučajno, ke so ocenjevali kruh, ne, je bil kruh izgledal super, ne. Pol so ga pa prerezali in je bila noter ena luknja malo večja, ne. No, in potem seveda ženske, ki niso bile prve, druge, tretje in tako naprej, skratka, so bile fovš, ne, in so pol jamrale: "Kakšna luknja, saj bi lahko miš noter gnezdila." In tako naprej, ne, skratka, fovšija je takoj gorela. od takrat Lili nekako ne mara preveč hoditi po teh zadevah, zaradi tega, ke pravi, da se noče, da se noče s takimi ženskami pogovarjati. Jaz se pa ne sekiram. Jaz pa pravim: "Glej, enkrat kruh rata, enkrat kruh ne rata, enkrat si malo boljši, enkrat si malo slabši." Tako kot vsak dan. dva dneva nista enaka. En dan je boljši, en dan je slabši. En dan je lepo vreme, en dan dežuje, en dan vstanemo z levo nogo, en dan vstanemo z desno nogo. Enkrat nas glava boli, enkrat smo veseli, žalostni. Kruh je isto, a ne. Kruh je enkrat je pač malo boljši, malo slabši. Ampak ne vem, na vsakih tavžent kruhov se pa en fino ponesreči, ne. Ampak pač tako pride. To vsi peki, ki pečejo, ki so profesionalci, priznajo, da pač včasih enostavno stvari ne grejo. Kruh je živa stvar in je, pač se obnaša, tako ke se obnaša, a ne. Mislim je od, ne vem, vlaga, temperatura, skratka, tudi naše počutje, bom rekel, ne, predvsem tisto, če nimamo potrpežljivosti, ne, te pri teh kruhih gre bolj počasi, in če nisi dovolj potrpežljiv, se zadeve začnejo, bi rekel, se jih ne da preforsirati, a ne. Kruh mora pač imeti svoj čas, zato da dozori. In ke je zrel, gre v peč, in po je to v redu, a ne. No, in še zanimivost. Ko sem to gospo, kjer sem se učil, v Horjulu pri njej, a ne, vprašal, sem rekel: "Pa kako zdaj vi uskladite kruh pa krušno peč, ke ke krušna peč je enkrat zrela za peči, mislim, ali pa glih ta prave temperature, kruh pa, ne, je vzhajal, ali pa mogoče še ni dovolj vzhajal in tako naprej?" No, in mi je takrat povedala zlato pravilo, ki je rekla: "Kruh se vedno po peči ravna. Če je peč zrela, mora kruh iti noter, tudi če kruh ni pripravljen, ne." Skratka, ne, po sem jo vprašal, enkrat sem rekel, sem rekel: "Pa se vam je že kdaj zgodilo, da ste imela kakšno težavo pri peki? Recimo, da je bila peč prehladna? Pa je rekla: "Ja, enkrat sem z eno za eno žegnanje pekla in se je na tri četrt spekel in je peč se shladila in se ni več spekel." Pravi: "In sem vzela vse lepo ven, še dokurila, peč zrihtala pa dala naprej noter peči, še enkrat, ne." Sem rekel: "No, lepo." Skratka, lepa, ne, tudi največjim mojstrom, ne, ona peče zdaj po mojem sigurno ene sedemdeset let že to. Kruh, ne. Pa verjamem, da je, mislim, veliko prepekla, ne. Skratka, je rutiner, ampak vseeno vedno, ne, stvari vsakič ni isto in to je treba pač vzeti, a ne. Tako da pri kruhu, tisti, ke reče, da mu kruh vedno rata, laže. Preprosto, jaz povem to, da laže. Ke to ni res, ne. Sem bil enkrat v Srbiji, na eni, v eni taki pekarni, kjer to pečejo, me je ena gospa peljala, ke je bilo zanimivo, ke me je zanimalo, kakšne kruhe imajo, in, je lastnik narezal kruhe, tako pokazal, da smo pač prerezali hlebčke pa pogledali, kakšna je tekstura kruha. Pol pa tako pogleda pa pravi: "Danes je kruh, če ga ocenjujemo od ena, če so ocene od ena do pet, je danes za štirico, ne." Priznal, pa je bil perfekten, jaz bi mu dal petko, ne, ampak recimo on je rekel štirka, ne. Tako da pač, ne, verjetno ni bilo, so bili kdaj dnevi mogoče, ke je bilo tudi za trojko, pa verjetno tudi dostikrat za petko, ne. Skratka, pri peki kruha je vedno, moraš vzeti to, da je to živa stvar in da enostavno se ne da prisiliti, da bi vedno bilo v celoti ponovljivo, ne. Saj pekarne imajo komore, kjer vzhaja tisto točno pri določeni temperaturi, točno pri določeni vlagi, vagajo in tako naprej, pa še vedno kruh ne rata identičen, a ne. včasih je dosti, da, bom rekel, malo samo majčkeno prepozni, ne, se kaj zgodi, rešujejo kakšno situacijo, kruh mogoče malenkost preveč vzhaja, pa je že problem, a ne. Kruh in letenje. No, ko sem hodil na konference v tujino, sem, vedno ponudil, da prinesem, če sem že letel s svojim avionom, da pripeljem kruh za večerjo za vse tuje, predavatelje. Po navadi je, vsi organizatorji so tuje predavatelje, ki so prišli iz tujine, pač, po navadi tisti dan pred konferenco zvečer povabili na večerjo. Tako da smo pač malo poklepetali, se bi rekel, poveselil, če ne, ali pa kakorkoli. Skratka, ne, v tem smislu. No, in to je bila ta večerja. In po navadi sem jaz pač ponucal to priliko za to, da sem rekel: "Če hočete kruh za večerjo, prinesem." In tako sem peljal kruh v Bolgarijo, na Poljsko, ne, in, spekel kruh doma, se usedel v se usedel v avto, odpeljal do letališča, dal kruh v avion in odletel na konferenco, ne. In, so se ljudje režali, ampak meni je bilo to čisto všeč. Še ena prilika, zakaj ne bi združil letenja in, peke kruha, ne. In sem rekel, da ga v Evropi ni takega človeka, ki bi to lahko naredil. Da bi bil predavatelj na konferenci, da peče kruh, pa da odpilotira sam do konference, ne, tako. Pač malo zanimivo, ne. tako da v bistvu to je bila tako, no, tudi enkrat na eni tej konferenci računalniški so si gospe iz tiste dežele, to je bila Bolgarija, so si močno zaželele, da bi jim jaz eno uro predaval o kruhu, in sem to, to naredil. In sem takrat predaval v tudi v angleščini predaval predavanje in so bile navdušene. In so kruh so seveda prej probale pa tako, da so hotele še slišati zdaj, kako se ga naredi, ne. Tako da je to to. kaj je še kaj takega o kruhu? Ne bi glih preveč ... Pri začetnikih, ne. Prva stvar, ki je, ne, tako, bom par stvari, ki so mogoče, bi rekel, bom na malo na hec obrnil, ne, ampak, prva stvar, začne se zadeva pri moki, ne. Moka je, pač vsak misli, da je moka moka, ne. Moko greš v trgovino, ne, sežeš na polico, vzameš žakelj moke ali pa vrečko moke, ne, in kruh pečeš, ne. Ampak vsaka moka je drugačna. Jaz tako pravim malo karikirano, pravim, ke ženske, ne. Dve nista glih, ne, pa sta obe ženski, ne, ampak nista glih. Tako ke sta dve moki, tudi dve moki nista enaki, ne, in z vsako moko, tako ke z vsako žensko, je treba znati osvojiti, ne, in je treba jo osvajati in razumeti, kaj ta moka ima rada, ne. Tako ke pri ženski, ena ima rada čokolade, ena ima rada sladko, ena ima rada, ne vem, ono, tretje, ena ima rada, da jo skoz gladiš, ena je, ne vem, da jo voziš za rokico okoli in tako naprej. Skratka, pri moki je podobna zgodba, ne. In moko je treba vsako res spoznati malo, kar pomeni kaj? A ne, da, bom rekel, koliko vode prenese, a ne, kaj je tisti optimum zato, da bo tisto, bi rekel, ne preveč vodeno, ne preveč kompaktno, a ne. To je prva stvar recimo ena od takih, pomembnih stvari. potem videti tudi, a je moka, bom rekel, kako fermentira, ali je mogoče je bolj močna, je bolj, bi rekel, ni toliko močna, ali pa šibka. Ima več beljakovin oziroma v tem smislu glutena, a ne. Čeprav glutena zares, nima, ne. Moka nima glutena, moka ima, samo v moki sta dve beljakovini, ki sta, ki se imenujta glutenin in gliadin, in iz katerih dveh ob stiku z vodo nastane gluten. Tako da glutena v moki ni, ne. Šele ob stiku z vodo nastane iz teh dveh beljakovin, se povežeta, ne, in rata netopen, gluten ni topen v vodi, ne, beljakovine so topne, ne, mi smo v bistvu in ke jih, ke z moko zmešaš, ne, če če nič ne narediš, ljudje gnetejo, ne, gnetejo, gnetejo testo. Testa ni treba gnesti. Zmešaš moko pa vodo, pa počakaš. Daš pol ure časa in rata perfektno testo. In po ga samo malo tako, bi rekel, potegneš, ne, pa ga malo, majčkeno ga premečkaš, bom rekel, pa ni treba ga pregnesti, ampak zares samo prepogneš. Dvigneš ga pa ga spustiš, ne. Toliko, da se te glutenske vezi, ke so se naredile, a ne, da jih pretegnemo, potegnemo in s tem aktiviramo gluten, ne. In potem gluten začne, v bistvu vedno močnejši ratuje, ne. Tako da s časom v bistvu tako, najboljši prijatelj od peka sta dva. Pek ima dva prijatelja, ne. Hladilnik pa čas, ne. Hladilnik je to, da prekinemo fermentacijo, če ne moremo testa dokončati, a ne, skratka, postopka dokončati, damo testo v hladilnik in s tem upočasnimo. Ne, da prekinemo, ne moremo prekiniti, ker to bi morali pol dejansko zamrzniti testo, ne, ampak upočasnimo zelo, ne. Po drugi strani je, čas, ravno pri, ne, fermentacija zahteva svoj čas. In pri kruhu ljudje po navadi norijo, ne. In, nimajo, nimajo potrpljenja, ne. Da to so te začetniške napake, ne. Hočejo na hitro nekaj narediti, ne. Kruh, ki je narejen v eni uri s pekovskim kvasom ne bo nikoli tako dober kot, ali pa, kot en kruh, ki je recimo fermentiral šest, dvanajst ur, mogoče en dan, ne. Zato recimo za pice, ne, imajo po navadi tisto staro tudi, sicr s pekovskim kvasom, ampak pripravljeno, čisto malo kvasa, pa stoji štiriindvajset ur, oseminštirideset ur, ne. Zato, da res dobro sfermentira, ne. Kar pomeni, da je ratal, ne. To je tako, ke bi hoteli narediti, da bi narezal zelje, ne, pa posolil ga, pa bi pričakoval, da bo v treh dneh kislo, ne. Ne bo. Skratka, rabi tako da, ja, skratka, čas, ne, bi rekel, ta čas, potrpežljivost, ne. ljudje bi radi imeli, mislijo, da bodo naredili kruh, in kakšnemu res uspe v prvič, ampak po navadi ta postopek nekaj časa traja, ne. Skratka, moka je pomembna, pomemben je v bistvu ta čas, ki ga ljudje, so ga pripravljeni investirati, ali pa porabiti za to. potem pa še ena stvar, ne. Če ni dovolj časa testo vzhajalo, iz tega bo kruh vedno lahko, bom rekel, šlo narobe, a ne, da bo premalo vzhajano, lahko je pa tudi preveč, ne, in pol je to tako. In to so te najbolj nekako pogoste napake.